fram kom í máli háttvirts þingmanns ögmundar jónassonar erum við að ræða hér gríðarlega stórt mál í fyrstu umræðu málsins kallaði ég eftir svörum frá framkvæmdarvaldinu frá ráðherrum ríkisstjórnarinnar þeir komu hér tveir þrír upp og útskýrðu sinn hlut mála en nú er þetta mál komið til þingsins og við erum að tala hér um

og líka gagnvart einstökum hópum þetta bætir vissulega gráu ofan á svart þannig að ég beini því til hæstvirts forseta að formenn þeirra nefnda sem um þetta mál hafa fjallað verði kallaðir hér í þingsalinn til umræðna ég bið um það forseti mun gera ráðstafanir til þess að verða við óskum háttvirts þingmanns ég þakka fyrir það hæstvirtur forseti ég vil vekja athygli á því að formaður efnahags og skattanefndar er hér viðstaddur umræðuna en ég vil að þeir formenn sem veittu umsögn um þetta frumvarp sem við ræðum hér mæti í salinn og standi fyrir máli sínu það eru einungis stjórnarandstæðingar hér á mælendaskrá ég krefst þess að formenn þessara nefnda komi í þessa umræðu að fulltrúa samfylkingarinnar komi hér í þessa umræðu því að ég ætla að bera hér upp spurningar gagnvart formönnum þessara nefnda það er nefnilega þannig að þó að ráðherrar í ríkisstjórn íslands líti á alþingi íslendinga sem sjálfsafgreiðslustofnun svona rétt stofnun sem eigi að stimpla pappírana sem koma frá ríkisstjórninni þá lít ég ekki svo á háttvirtu stjórnarliðar mega ekki líta þannig á hlutverk sitt hér að hér eigi málin að fara nærri því umræðulaust í gegn ég kalla því enn og aftur eftir því að stjórnarliðar komi hér í salinn og þá einkum formenn þessara nefnda sem ég bað um að kæmu hingað í salinn sem hafa skilað áliti eða umsögn vegna þessa frumvarps um ráðstafanir í ríkisfjármálum það er nefnilega merkileg forgangsröðun sem birtist í þessu frumvarpi hér er verið að auka álögur á sjúklinga um einar þrjú hundruð sextíu milljónir hér er verið að velta eða taka tekjur af bændum upp á átta hundruð milljónir hér er verið að stórskerða kjör aldraðra og öryrkja og við hljótum að auglýsa eftir samfylkingarmönnum í þá umræðu sem töluðu hvað heitast um það að kjör þessara hópa þyrfti að bæta en ekki skerða síðan er verið að ráðast að barnafólki í landinu og húseigendum í landinu ég ætla að fara nánar ofan í það hæstvirtur forseti með hvaða hætti þessi ríkisstjórn er að vega að þessum hópum ofan á kolsvart fjárlagafrumvarp sem birtist okkur hér fyrir nokkru síðan mig langar að segja það hæstvirtur forseti og taka þar undir með háttvirtum þingmanni helgu sigrúnu harðardóttur sem segir í sínu minnihlutaáliti í félags og tryggingamálanefnd fyrir hönd framsóknarflokksins með leyfi forseta þá er tíminn sem gefinn er til afgreiðslu allra þeirra niðurskurðartillagna sem varða beint rekstur fjölskyldna í landinu fullkomlega óásættanlegur þar sem hver neyðarlögin reka önnur niðurskurðarhnífnum virðist því í besta falli ómarkvisst beitt án tillits til aðstæðna mismunandi hópa samfélagsins þetta eru orð að sönnu hæstvirtur forseti í ljósi þess hversu gríðarlegar álögur er verið að leggja hér á sjúklinga skerða kjör aldraðra og öryrkja bænda barnafólks og húseigenda væri þá ekki rétt að stjórnarliðar væru viðstaddir hér þessa umræðu og ég tek það enn og aftur fram a háttvirtur formaður efnahags og skattanefndar er það en að formenn að minnsta kosti fagnefndanna sem veittu umsögn um þetta stóra mál sem er upp á sautján átján milljarða króna sem snertir hagsmuni almennings að þeir séu viðstaddir hér umræðuna og komi sér á mælendaskrá

nei takk fyrir hæstvirtur forseti ég lýsi eftir samfylkingunni hér í þessa umræðu og ég vil að háttvirtir þingmenn og forsvarsmenn samfylkingarinnar komi sér á mælendaskrá og geri grein fyrir sínu máli því að það voru nú nægjanleg gífuryrðin hjá þessum ágætu stjórnarliðum bara einungis fyrir nokkrum vikum síðan hver er forgangsröðun ríkisstjórnarinnar þegar kemur að þessu jú það er að skera niður þar sem síst skyldi hæstvirtur forseti ég ætla að fara ofan í einstaka þætti hér og gera grein fyrir áliti annar minni hluta efnahags og skattanefndar sem ég fulltrúi framsóknarflokksins byggi á tillögum og áliti minna félaga í hinum ýmsu fagnefndum þingsins mig langar að byrja á málefnum

nýtt innlagnargjald eins og háttvirtur þingmaður ásta ragnheiður jóhannesdóttir sagði hér í fyrstu umræðu um þetta mál væri hér einungis verið að samræma gjaldtöku í kerfinu því að ber sem hafi ekki greitt mundu nú greiða eins og allir aðrir það er gert ráð fyrir að þetta muni gefa ríkissjóði einar þrjú hundruð sextíu milljónir aukalega í tekjur og þetta munu sjúklingar þessa lands greiða aukalega inn í ríkissjóð ef þetta væri nú það eina

ríkisstjórnin samfylkingin og sjálfstæðisflokkurinn hafa boðað hækkun á lyfjum til sjúklinga sem nemur sjö hundruð átta hundruð milljóna króna ef við bara tökum þessi tvö atriði er verið að ræða hér um skatt á sjúklinga á annan milljarð króna bara í þessum tveimur atriðum enn og aftur hæstvirtur forseti kalla ég eftir því að formenn fagnefndanna komi hér í þingsal og ég spyr hæstvirts forseta hvort við megum vænta þeirra hér við þessa umræðu á meðan ég flyt hér mitt mál ég hef spurningar til háttvirtra þingmanna þetta mál er hjá þinginu og það er vanvirða við þetta mál ef háttvirtir þingmenn koma ekki hér og standa fyrir máli sínu forseti vill taka fram að eins og áður hefur komið fram hefur forseti gert ráðstafanir til þess að ósk háttvirts þingmannsverði komið á framfæri við háttvirtir þingmenn það er ferð að vinna í því máli þannig að við vonum að að minnsta kosti einhverjir þeir sem hafa möguleika á muni láta sig hér áður en háttvirtur þingmaður lýkur máli sínu hæstvirtur forseti

en ef stjórnarliðar fara þá ekki að sýna sig hér í salnum hljótum við að krefjast þess að þessari umræðu verði frestað

því að fulltrúar b s r b öryrkjabandalagsins og alþýðusambands íslands

þessari gjaldtöku á hendur sjúklingum fulltrúar öryrkjabandalagsins telja gjaldtökuna verulega íþyngjandi fyrir skjólstæðinga sína til viðbótar breyting ýmissa laga fyrir skjólstæðinga sína til viðbótar við launalækkun atvinnumissi og annan niðurskurð í velferðarþjónustunni til viðbótar við eigum eftir að fara yfir það vonandi með háttvirtum formanni félagsmálanefndar hver skilaboðin eru með þessu frumvarpi hér gagnvart kjörum aldraðra og öryrkja hér er verið að ráðast mjög harkalega að velferðarkerfinu að heilbrigðisþjónustunni

að standa undir myndarlegri þjónustu gagnvart sínum skjólstæðngum sjúklingum ef framlögin eru skert svo mikið sem raun ber vitni ég segi eins og h þingmenn ögmundur jónasson sagði hér áðan ég sé þetta dæmi einfaldlega ekki ganga upp nema með einhverju stórfelldu skipbroti í íslensku samfélagi það er mikilvægt að við horfum á þetta mál úr víðu samhengi heildrænt því að niðurskurðurinn gagnvart velferðarþjónustunni og gagnvart þeim einstaklingum sem þurfa að þiggja þessa þjónustu er svo mikill að maður getur ekki orða bundist hér í þessari umræðu hæstvirtur forseti ég hef nú lokið að fara yfir málefni sjúklinga en ég hefði kosið að háttvirtur þingmaður ásta möller formaður heilbrigðisnefndar væri hér í salnum til þess að hlýða á mitt mál forseti vill taka fram vegna orða háttvirts þingmanns að háttvirtur þingmaður ásta möller hefur fjarvist í dag en varaformaður nefndarinnar þá forseti kannar málið í öðru lagi er niðurskurðarhnífnum næst beint gegn bændum ég hef ekki heyrt þingmenn sjálfstæðisflokksins sem hafa nú viljað telja sig vera talsmenn bænda ég hef ekki heyrt þá tala mikið hér í þessari umræðu þegar verið er að skera niður undirritaða samninga um að talið er átta hundruð milljónir á næsta ári eru bænda nú sú stétt sem má við því að kjör þeirra séu skert um átta hundruð milljónir ég segi nei margir í þessari mikilvægu stétt landsmanna sem hefur aldeilis sannað gildi sitt á undanförnum mánuðum og sannað það að við sem höfum talað fyrir því að það þurfi að tryggja innlenda matvælaframleiðslu standa vörð um fæðuöryggi þjóðarinnar að bændur hafa verið okkur mjög mikilvægir á þessum síðustu og verstu tímum innlend landbúnaðarframleiðsla hefur haldið aftur af annars gríðarlega mikilli verðbólgu sem hér um ræðir ég spyr þingmenn sjálfstæðisflokksins að því hvort þeir séu stoltir af því að tekjur bænda séu skertar um átta hundruð milljónir eins og hér er lagt til margir bændur hafa byggt sín býli upp myndarlega á undanförnum árum hafa lagst í fjárfestingar og hafa staðið í þeirri trú

að ríkisstjórnin og ríkisvaldið mundi standa við sínar skuldbindingar

í skjóli þessara samninga nú ákveða háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokksins ef þetta verður samþykkt og samfylkingar sem reyndar kemur ekki á óvart að kjör þessarar stéttar verði skert með þessum hætti hvernig eiga bændur þessa lands að taka þessum skilaboðum hvernig eiga þeir að taka þessari skerðingu jú þeir verða þeir sem geta það á annað borð að velta þessu út í verðlagið þannig að verð á íslenskum landbúnaðarafurðum mun hækka hvað þýðir það á mæltu máli jú sú hækkun mun fara út í vísitöluna sem mun enn meira hækka þá óðaverðbólgu sem hér er í gangi ég spurði hæstvirtur landbúnaðarráðherra hér í fyrstu umræðu um þetta mál hvort ríkisstjórnarflokkarnir væru búnir að gera sér í hugarlund hvaða áhrif þetta hefði á verðbólguna og lán íslenskra heimila ég held að við vitum það öll að íslensk heimili eru skuldug og fólk sér lánin vaxa mánaðamóta á milli með gríðarlegum hraða þessi aðgerð ríkisstjórnarinnar mun leiða til þess að verðbólgan verður enn meiri og ég spyr í ljósi þess að ríkisstjórnin auglýsti á heilsíðum stærstu blaða landsins í nóvembermánuði um aðgerðir til bjargar heimilunum hvort þetta sé aðgerð til bjargar íslenskum heimilum eða íslenskum landbúnaði nei að sjálfsögðu ekki forgangsröðunin í þessu frumvarpi sem hér um ræðir er með slíkum eindæmum að maður trúir því varla hæstvirtur forseti í þriðja lagi vil ég fjalla hér um kjör aldraðra og öryrkja við áttum nokkuð hörð skoðanaskipti ég og hæstvirtur félagsmálaráðherra jóhanna sigurðardóttir um kjör þessara hópa þar sem fullyrt var hér í okkar eyru að aldrei hefði verið jafnvel staðið að þessum málaflokkum þó er það staðfest að ríkisstjórnin ákvað í kjölfar síðustu kjarasamninga að lækka viðmið á kjarasamningum gagnvart þessum hópum um þrjú komma sex milljarða lækka viðmiðið sem ríkisstjórn framsóknarflokks og sjálfstæðisflokks gerði á sínum tíma þar gat nú ríkissjóður sparað sér heila þrjá komma sex milljarða og þar mátti skera og þar mátti spara í ofanálag er lagt til hér að skerða kjör aldraðra og öryrkja um þrjú komma níu milljarða til viðbótar eða fjögur komma níu milljarða við höfum nefnilega í ljósi þess á hvers lags leifturhraða þetta mál hefur farið í gegnum nefndir alþingis ekki fengið fullnægjandi upplýsingar um það hvort með þessu frumvarpi sé verið að skerða kjör aldraðra og öryrkja um þrjú komma níu milljarða eða fjögur komma níu milljarða er það ekki nauðsynlegt hæstvirtur forseti þar sem við erum að ræða hér um þúsund milljónir króna gagnvart þessum hópi að við fáum úr því skorið í þessari umræðu hvort niðurskurðurinn sé fjóra komma níu milljarðar eða þrjú komma níu milljarðar eða skiptir það stjórnarliða kannski ekkert svo miklu máli þetta er jú bara afgreiðslustofnun við höfum tekið við fyrirmælum frá ríkisstjórninni segja trúlega háttvirtur stjórnarliðar og við skulum bara drífa þetta hérna í gegnum þingið enda hefur þetta mál fengið undraskamman tíma í meðförum alþingis og við teljum það nærri því frekar í klukkustundum en í dögum við erum svo sem ekkert óvön því hér á háttvirtu alþingi á þessum síðustu og verstu tímum að mál ganga hér í gegn með undraskömmum hætti þetta eru nú samræðustjórnmálin sem samfylkingin boðaði í aðdraganda síðustu kosninga en þetta eru ansi snörp skoðanaskipti þykir mér menn eru ekkert með neinar vífilengjur hjá samfylkingunni í þessum málum það á bara að hespa þessu af ekki eru nú þingmenn samfylkingarinnar mjög áberandi á mælendaskránni þegar ég fór hér í pontu var enginn stjórnarliði kominn á mælendaskrá nú er hér mættur í salinn varaformaður samfylkingarinnar

ég óska ekki eftir bara andsvörum ég óska eftir því að varaformaður samfylkingarinnar fari hér í ræðu og geri grein fyrir stefnu síns stjórnmálaflokks hvað varðar forgangsröðun í tengslum við þessa fjárlagagerð ég bara óska eftir því við munum ekkert klára þessa umræðu hér ef samfylkingin ætlar sér ekki hér í efnislega umræðu um þetta mál halda menn að það sé bara hægt að humma þessa umræðu fram af sér og vera ekki í þingsalnum nei takk fyrir stjórnarandstaðan mun ekki láta stjórnmálaflokka eins og samfylkinguna og sjálfstæðisflokkinn fara umræðulaust í gegnum þessi mál við hljótum að krefjast þess að forsvarsmenn þessara flokka komi hér og standi fyrir máli sínu hæstvirtur forseti einungis á þessu ári er þar af leiðandi með þessum tveimur aðgerðum gagnvart öldruðum og öryrkjum búið að skerða kjör þeirra um sjö og hálf átta og hálfan milljarð króna stjórnarliðar reyndar koma hér upp og mótmæla þessu en þeir eru dálítið einir í heiminum í þeirri umræðu því að alþýðusamband íslands samtök aldraðra og öryrkja

við hljótum líka að spyrja eftir því hvaða samráð hefur verið haft við þessa aðila í tengslum við þessar breytingar ég held að það samráð sé núll ekki neitt rétt eins og þegar viðmiðið gagnvart öldruðum og öryrkjum var lækkað um þrjú komma sex milljarð þá kallaði hæstvirts félagsmálaráðherra þá aðila á fund sinn og tilkynnti þeim um þessa ákvörðun þetta er kjarasamningum aldraðra og öryrkja það eru ekki viðræður sem fara fram um áherslur eða annað slíkt nei þessum hópi er einfaldlega tilkynnt hvað ríkisstjórn samfylkingar og sjálfstæðisflokks hefur ákveðið í þeirra kjaramálum hæstvirtur forseti hæstvirtur félagsmálaráðherra sagði hér í umræðum fyrstu umræðu um þetta mál að þessi ríkisstjórn ólík þeirri síðustu stæði vörð um barnabætur og vaxtabætur með nýju fjárlagafrumvarpi þar fór hæstvirtur ráðherra með ósannindi helber ósannindi því að það er verið að skerða barnabætur að raungildi um tíu prósent og vaxtabætur að raungildi um tíu prósent því til útskýringar vil ég segja að gert er ráð fyrir því að verðbólga á næsta ári verði fimmtán prósent í forsendum fjárlaga en í fjárlagafrumvarpinu er einungis gert ráð fyrir fimm prósenta hækkun á barnabótum og vaxtabótum hvað þýðir það hæstvirtur forseti

á barnabótum og vaxtabótum er það nú svo fyrir skuldug íslensk heimili og barnafólk í dag sem margt hvert hefur misst vinnuna að það þurfi á því að halda að þessir mikilvægu bótaflokkar séu skertir um heil tíu prósent á milli ára er það forgangsröðun samfylkingarinnar að ráðast að skuldugum íslenskum heimilum með þessum hætti og barnafólki við skulum telja upp þá hópa sem bera þetta frumvarp uppi þar sem verið er annað hvort að auka gjaldtökur eða auka skattheimtu eða skerða bætur og kjör við skulum telja þá upp við skulum hlusta á það hver forgangsröðun samfylkingarinnar og sjálfstæðisflokks er með þessu frumvarpi hér í fyrsta lagi sjúklingar þrjú hundruð sextíu milljónir aldraðir og öryrkjar tæpir fjórir milljarðar eða fimm við eigum eftir að fá úr því skorið ég spyr varaformann samfylkingarinnar háttvirtir þingmenn ágúst ólaf ágústsson er verið að skerða kjör hér aldraðra og öryrkja um þrjú komma níu milljarða eða fjögur komma níu milljarða með þessu það er verið að skerða kjör barnafólksins með því að lækka barnabætur það er ekki verið að standa einu sinni vörð um þær þær lækka um heil tíu prósent á milli ára það er líka verið að skerða kjör þeirra fjölskyldna sem þurfa að standa undir afborgunum af sínum lánum með því að skerða vaxtabæturnar þetta er nú hin raunverulega ríkisstjórn sem við þurfum að standa andspænis hér á vettvangi alþingis mér sýnist það hæstvirtur forseti þrátt fyrir áeggjan mína að stjórnarliðar og háttvirtir þingmenn stjórnarflokkanna hafi nú ekki mikla lögðu til þess að sitja undir þessari umræðu að minnsta kosti ekki hér í þingsalnum fyrir utan háttvirtan formann efnahags og skattanefndar og varaformann samfylkingarinnar og síðan náttúrlega hæstvirts forseta sem er meðlimur í jafnaðarmannaflokki íslands eins og samfylkingin vill jú stundum kalla sig ber þetta frumvarp merki þess að hér sé við völd jafnaðarmannaflokkur íslands

sjúklingum öldruðum og öryrkjum barnafólki og húsnæðiseigendum ég held að við séum nú ekki hæstvirtur forseti að tala um það fólk sem hefur hvað breiðustu bökin í samfélaginu í dag fyrir utan það frumkvæði sem sjálfstæðisflokkurinn hefur sýnt hér með á að leggja það til að það verði ekki staðið við gerða samninga gagnvart bændum upp á átta hundruð milljóna króna þar kemur nú stuðningur sjálfstæðismanna fram á borði

barnafólkið aldraða og öryrkja sjúklinga og fleiri sem munu vegna þessarar ákvörðunar sjálfstæðismanna og samfylkingarmanna að hækka matvælaverð hér innan lands mun leiða til þess að afborganir á lánum munu stórhækka vegna þess að ríkisstjórnarflokkarnir eru að kynda undir verðbólguna í ofanálag við þessar tillögur sem samfylkingin og sjálfstæðismenn leggja hér fram búa heimilin í landinu við átján prósent stýrivexti og um tuttugu prósent verðbólgu ég spyr háttvirtan stjórnarliða hvernig eiga íslensk heimili að geta staðið undir tuttugu prósent verðbólgu og átján prósent stýrivöxtum hækkandi álögum minnkandi tekjum hvernig á þetta dæmi að ganga upp ég vil líka spyrja fulltrúa sjálfstæðisflokksins það er ef þeir munu koma hér meira í umræðuna hvernig á íslenskt atvinnulíf að geta staðið undir átján prósent stýrivöxtum ekkert atvinnulíf í heiminum getur staðið undir þessu og í raun og veru í ljósi þeirrar haftastefnu sem sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin innleiddu í gjaldeyrismálum þjóðarinnar eru ekki haldbær rök fyrir því að hafa svo háa stýrivexti sem raun ber vitni það er búið að festa allt fjármagn inni í landinu erlendir aðilar geta ekki tekið sitt fjármagn út úr landinu en tilgangur hárra stýrivaxta er jú að laða fjármagn til landsins og halda því þar til hvers eru menn þá með átján prósent stýrivexti getur einhver svarað því ég spyr líka þingmenn sjálfstæðisflokksins að því sem hafa gumað sig af því að vera talsmenn atvinnulífsins rétt eins og við framsóknarmenn teljum okkur vera hvernig á íslenskt atvinnulíf að standa undir þessum himinháu vöxtum hafa þingmenn sjálfstæðisflokksins ekki gert sér grein fyrir því að fyrirtækin eru unnvörpum að segja upp fólki og stærstur hluti af íslenskum fyrirtækjum er tæknilega orðinn gjaldþrota er þá það sem vantar hér að við búum við átján prósent stýrivexti ég segi nei hæstvirtur forseti hér virðist því miður vera um að ræða ríkisstjórn og stjórnmálaflokka sem eru svo gjörsamlega veruleikafirrtir hvað sé að gerast hér úti í samfélaginu og furða sig væntanlega á mótmælum hér vikulega við austurvöll ég held að þessir háttvirtir þingmenn verði að fara að átta sig á heildarmyndinni hver hún er eitthvað að gerast segir háttvirtur formaður efnahags og skattanefndar já það er sko eitthvað að gerast það er verið að auka álögur á sjúklinga aldraða og öryrkja bændur og það er í raun og veru með ólíkindum og ég ætla að fara að ljúka þessumáli mínu að verða vitni að því

eins og við vitum ég vil að lokum segja það hæstvirtur forseti þannig að það hafi verið sagt að með þessu frumvarpi er framlag til þjóðkirkjunnar skert um þrjú hundruð milljóna króna og framlagið er tekið sem sagt frá kirkjunni og látið renna í ríkissjóð ég vil minna háttvirtir þingmenn á það að það eru tvö hundruð og fimm kirkjur í landinu friðaðar þess vegna er viðhald þeirra kostnaðarsamara en ella en trúlega með samþykkt á þessu frumvarpi hér munum við horfa upp á guðshúsin niðurnídd sem er náttúrlega enn eitt afbrigði af skelfilegri stjórn samfylkingarinnar og sjálfstæðisflokksins á síðustu missirum það ber allt að sama brunni það á að kýla þetta mál hér í gegnum alþingi íslendinga helst umræðulaust að minnsta kosti ætla stjórnarliðar ekki að vera mjög áberandi hér í þessari umræðu enda svo maður horfi nú út frá sjónarhóli samfylkingarinnar er þetta trúlega ekki mikið fallið til vinsælda og því er ekki gott að gera sér ferð hér upp eftir en við munum krefjast þess að stjórnarliðar setji sig á mælendaskrá og útskýri fyrir fólki vegna þess að fólk heimtar svör hvernig stendur á því að hér skuli byrjað á sjúklingum öldruðum og öryrkjum og öðrum hópum bændum sem mega ekkert við því að farið sé með þessa hópa með viðlíka hætti hæstvirtur forseti ég hef aldrei séð stjórnmálaflokk ranghvolfa stefnu sinni með eins dramatískum hætti og samfylkingin hefur gert á einungis örfáum mánuðum með dramatískum hætti fólkið sem lagði trúnað sinn á þennan flokk studdi hann í síðustu alþingiskosningum horfir upp á það að flokkurinn hefur ranghvolft öllum sínum helstu stefnumálum ég er líka sannfærður um það hæstvirtur forseti því að ég veit að bændur hafa nú almennt ekki borið mikið traust til samfylkingarinnar að traust bænda á sjálfstæðisflokknum vegna þeirra aðgerða sem eru gerðar og framkvæmdar hér og eru í raun og veru aðför að íslenskum landbúnaði og íslenskum heimilum verður ekki sjálfstæðisflokknum til vegsauka vítt og breitt um landið síðast en ekki síst held ég að sá kostnaður sem verið er að velta yfir á bændur með þessu muni á endanum lenda á